virðulegi forseti fyrr á þessu ári ákvað hæstvirtur menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir að setja á laggirnar nefnd til þess að kanna það sem hefur verið kallað fýsileiki þess að sameina landbúnaðarháskólann á hvanneyri og háskóla íslands að sönnu hefur þessi nefnd býsna opið umboð en þetta út af fyrir sig opnar líka á umræðuna um það hvort skynsamlegt sé að fara í það að sameina þessa skóla inn í þessa umræðu óhjákvæmilega blandast líka þær umræður sem hafa orðið í kjölfar álits nefnda sem hafa lagt það til að fara i stórar sameiningar á háskólastiginu það er út af fyrir sig ekki efni þeirrar fyrirspurnar sem ég hef lagt fyrir hæstvirtan ráðherra en engu að síður er það svo að þetta allt saman ýtir undir þá umræðu sem hefur verið í gangi um það að sameina landbúnaðarháskólann á hvanneyri við háskóla íslands auðvitað er hægt að tína til ýmiss konar rök bæði með og á móti slíkum sameiningum en því er ekki að neita að í héraði borgarfirði og víðar hefur verið uppi talsvert mikil tortryggni og efasemdir um að það sé skynsamlegt að fara í að sameina þessa tvo skóla það er bent á það að landbúnaðarháskólinn á hvanneyri hefur verið að vaxa mjög mikið á undanförnum árum og hefur verið að gegna sínu hlutverki með miklum sóma og ágætum eftir að honum var komið á laggirnar hér er um að ræða á margan hátt einstæðan skóla sem fékk í heimanmund heila rannsóknarstofnun sem var rannsóknarstofnun landbúnaðarins og hefur auðvitað verið gríðarlega öflugur skóli hann hefur farið í gegnum faglegt mat og staðist það með miklum ágætum og þarna fer fram bæði fjölþætt kennsla og ekki síður gífurlega verðmæt rannsóknarstarfsemi bæði í þágu landbúnaðarins og almennt fyrir rannsóknir og þróunarstarfsemi í landinu þegar við ræðum um sameiningu skóla hlýtur markmiðið að vera fyrst og fremst tvennt í fyrsta lagi það að stuðla að því að efla skólastarfsemi almennt gera skólastarfsemina betri gera menntun þess fólks sem nýtir sér þessa menntun betri en jafnframt hitt að reyna að spara fjármuni og að minnsta kosti að stuðla að því að fá jafngott eða betra nám fyrir þá peninga sem við erum að verja til þessarar starfsemi það er svo að uppbyggingin á hvanneyri hefur verið á margan hátt ævintýri líkust og þar hafa menn verið að stofna nýjar námsbrautir sem hafa verið vaxtarbroddur það má til dæmis nefna í þessu sambandi hvers konar nám sem þar hefur verið sett á laggirnar og hefur auðvitað skipt mjög miklu máli fyrir uppbyggingu skólans þess vegna vildi ég leyfa mér að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra í tilefni af því að þessi nefnd var sett á laggirnar og vegna þeirrar umræðu sem hefur orðið almennt um sameiningu háskólastofnana hver sé afstaða ráðherrans til hugmynda um landbúnaðarháskóli íslands á hvanneyri verði sameinaður háskóla íslands